Voorzitter, de verstandhouding tussen Europa en Afrika staat onder druk. Ik denk dat dat niet alleen maar komt door de economische crisis, maar ook doordat wij op korte termijn denken in plaats van op lange termijn. Willen wij op korte termijn vrijhandel in heel Afrika en bij al die landen dus hun EPA erdoor drukken, of willen wij op lange termijn een stabiele groeiende economie in Afrika, waar we dán ruimhartiger mee kunnen handelen? Willen we nú dat Afrika zijn migranten thuis houdt, of erkennen we bij onszelf dat wij in de toekomst gaan vergrijzen en dan arbeidskrachten nodig hebben? Willen we nú niet betalen voor de opwarming van de aarde en de problemen die dat in Afrika brengt en willen we straks geconfronteerd worden met een land dat destabiliseert, een continent dat destabiliseert, en grote groepen vluchtelingen?

Of willen we straks ook nog kunnen genieten van de voorspoed die Afrika heeft? En primair, hoe zorgen we ervoor dat Afrika ook op de lange termijn van zijn eigen grondstoffen kan genieten? Hoe zorgen wij ervoor dat Afrikaanse burgers Afrikaanse leiders tot verantwoording kunnen roepen? Want deze top in Tripoli laat ook zien dat wij dealen met leiders die hun tijd al lang hebben uitgezeten. Buteflika, Dos Santos, Mugabe, allemaal heren waarvan je je mag afvragen of zij het beste voor hebben met hun bevolking.